Alle Ihre Fragen sind berechtigt und wichtig und weisen darauf hin, dass wir noch nicht am Ziel sind. Die Liberalisierung des Energiemarktes hat nur Sinn mit Wettbewerb, mit Transparenz und mit Leitungsmöglichkeiten vom Ort der Herstellung zum Ort des Verbrauchs.

Mit einer Fülle von Vertragsverletzungsverfahren zeigen wir den Mitgliedstaaten auf, wo sie ihre Umsetzungspflichten noch nicht erfüllt haben.

Bis dahin müssen alle Mitgliedstaaten aufzeigen, wie und wann die Umsetzung vollzogen sein soll. Wenn hier erwähnt wird, dass einige Leitungen, die bestehen, trotz entsprechender Nachfrage nicht voll genutzt werden, also irgendjemand vom Transport ausgeschlossen sein sollte, erbitten wir konkrete Informationen.

Ansonsten werden wir zum Jahresbeginn einen Zwischenbericht in Sachen Binnenmarkt wo wollen wir hin, wo stehen wir?

Transparenz im Abrechnungswesen genau dies wollen wir. Wir sind hier darauf angewiesen und betreiben dies, dass die Mitgliedstaaten dies auch entsprechend umsetzen. Mir scheint, dass neben dem Thema Binnenmarkt das Thema Verbraucherbildung und information und dann Technik für den Verbraucher im Haushalt Stichwort smart metering hinzugehört. Alle drei die entsprechende ständige Überwachung im Haushalt, die entsprechende Kompetenz und der Wettbewerb sind die drei Faktoren, um ihre Verbraucherinteressen im Binnenmarkt auch zu erreichen.